Natomiast niepokoi fakt, że miałoby to dotyczyć tylko około 10 do 15 procent korporacji międzynarodowych, gdyż według propozycji Komisji obowiązkowi publicznego raportowania podlegałyby tylko firmy, których roczny obrót przekracza 75 milionów euro.